Tak dziwnie się składało, że te rygorystyczne przepisy uderzały przede wszystkim w polski przemysł chemiczny, to jest Grupę Azoty, drugiego co do wielkości producenta nawozów sztucznych w Europie, a lobbowało złoża rosyjskie.

Droższe nawozy i koncentracja rynku nawozów to destabilizacja nie tylko przemysłu chemicznego, ale także rolnictwa w wielu państwach Unii. Dalej, Polska ma najmniejszą zawartość kadmu w glebie i z uwagi na korzystne parametry gleby nie ma zagrożenia jego kumulacji.